Herr Präsident!

Ich sehe schon ein, dass diese Diskussion sehr schnell abgewickelt werden muss, weil es sehr viele Wortmeldungen gibt.

Sie haben dann entschieden, diese Frage nicht zu gewähren.

Ich denke, das ist nicht die Vorgehensweise, die wir in diesem Haus wählen sollten.